Burgers en bedrijven ondervinden schade wanneer dat niet gebeurt.

Want als je surft op het internet, is het net alsof je op de markt loopt.

De CDA delegatie in dit Parlement wijst ACTA dan ook af.

Voorzitter, ik vind dat dit ACTA afgewezen moet worden omdat het te veel vragen oproept, te veel onduidelijkheden bevat. Hoe zit het met de internetvrijheid van de individuele burger? Worden fundamentele rechten van de burgers geaccepteerd?